Meine Fraktion insbesondere weil Sie aus einer rot rot grünen Regierung in Dänemark stammen hat natürlich ganz besondere Erwartungen an Sie, nicht nur wegen Ihres politischen Hintergrunds und dieses erfrischenden Neustarts in Dänemark, sondern auch, weil sie mit Ihrer weiblich skandinavisch entschiedenen Art für uns eine neue Kraft in der akuten europäischen Auseinandersetzung sind. Ich könnte mir vorstellen, dass Ihre charmante, nüchterne Hingabe in der Politik, die mir in Kopenhagen so aufgefallen ist, auch ein Instrument ist, Ihr weibliches Gegenüber aus Deutschland noch einmal neu in der Krisenpolitik herauszufordern. Das erwarten wir nämlich von Ihnen.

Wir glauben, dass dieser Vertrag nicht nur ein Umweg in der Krisenpolitik, sondern auch eine Zumutung für die europäische Demokratie ist. Er schließt nicht nur das Europäische Parlament aus, er schließt bisher auch die nationalen Parlamente nicht genug ein. Das kann eigentlich nicht akzeptiert werden. Ich bin auch der Auffassung, dass zum Beispiel die Eurogipfel, die jetzt in informell Zukunft stattfinden sollen, aus Sicht Dänemarks doch schwierig sind, weil sie das Kräfteverhältnis im Rat auf eine ungute Art verschieben. So viel zu dieser schwierigen Vertragstechnik. Ich glaube, dass solche demokratischen Fragen allerdings von erheblicher Bedeutung für das weitere Funktionieren der Europäischen Union sind. Inhaltlich ist dieser Vertrag zu Recht hier im Haus von den Vorrednern kritisiert worden. Die völlig einseitige Stabilitätsorientierung hat die Krise nicht bewältigt, sondern verschärft, und ich kann es schon fast nicht mehr ertragen, dass wir in jeder Plenarsitzung neu feststellen müssen, dass wir tiefer in der Krise stecken als vor dem letzten Krisengipfel. Heute Morgen macht die Weltbank Schlagzeilen damit, dass sie an ihrer Auffassung festhält, Europa stürze in die Krise und Europa reiße den Rest der Welt mit in die Krise. Wie lange soll das noch so weitergehen? Sie haben als dänische Ratspräsidentschaft in Ihrem Programm einiges, was dafür spricht, dass Sie es anders machen wollen.

Aber fangen Sie jetzt damit an, sich auseinanderzusetzen, und warten Sie nicht bis zur Mitte der Ratspräsidentschaft. Diese Investitionsprogramme zur Erholung der Wirtschaft müssen jetzt sein. Ihre Ideen von Klimaschutz, von Connie Hedegaard hervorragend vorbereitet, Ihre Ideen von Energieeffizienz das könnten die Jobmotoren in der Europäischen Union sein. Aber Sie haben keine Zeit mehr zu verlieren. Zur Konstruktion der ganzen Finanzmarktregulierung Es ist heute wieder einiges angesprochen worden.

Lassen Sie mich noch ein Wort zur Rolle der Europäischen Zentralbank in dieser Debatte sagen Auch das ist doch nach wie vor ein großes Problem, dass wir meinen, eine gemeinsame Währung haben und verteidigen zu können, ohne den Schritt zu gehen zu einer wirklich gemeinsam funktionierenden Europäischen Zentralbank oder ohne Ermächtigung

Es wird von der Ratingagentur sozusagen aufgegriffen und verlängert, und es hat weder im Rat noch in den wichtigen Mitgliedstaaten bisher ausreichende Konsequenzen gehabt. Mein Plädoyer an Sie, sehr geehrte ehemalige Kollegin, sehr geehrte Ministerpräsidentin, sehr geehrte Ratspräsidentin Machen Sie es als Frau besser als Ihre Vorgänger. Warten Sie nicht, handeln Sie jetzt auch entsprechend Ihrer politischen Überzeugung im Rat. Ungarn darüber wird heute Nachmittag debattiert werden ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie der Rat und die Kommission ein Problem haben laufen lassen, es wegmoderiert haben und heute die bittere Quittung für die Entwicklung in Ungarn bezahlen müssen.